A Horizont 2020 program költségvetése a válság ellenére is nőtt, ami rendkívül dicséretes, hiszen 70 milliárd euró összeget lehet elkölteni a különböző célokra. Azt gondolom, hogy valóban így a jelenleg létező legnagyobb kutatási programot sikerül majd működtetnünk, amely segíti a versenyképesség erősítését, munkahelyeket teremt, és reményeink szerint a jövőben az egyik legnagyobb problémánkat, a fiatalok munkanélküliségének problémakörét is segít megoldani. Ahhoz azonban, hogy ezt hatékonyan lehessen felhasználni, számos teendőnk van. Üdvözlöm, hogy az előterjesztés, a jelentés az egyszerűsítés fontosságát külön kiemeli, hiszen nagyon fontos az, hogy az odaítélés szabályai egyszerűsödjenek.

Gyorsabban tudjanak ezáltal hozzájutni a forrásokhoz azok a kutatóközpontok és vállalkozások, amelyek mind mind a versenyképesség erősítését segítik. Ha ezt a programot sikeresen végrehajtjuk, akkor Európa gyorsabban lábal ki a válságból, és a világpiacon egyenlő partnerei lehetünk Ázsiának és Amerikának.